Domnule președinte, catastrofele nucleare aduc moarte, aduc multe generații bolnave după ele, distrug mediul și întrerup viața. Practic, ne amintim cu toții cum a fost după catastrofa de la Cernobîl. E înainte de catastrofă și după catastrofă. De aceea, este treaba noastră, a Uniunii Europene, atunci când o centrală nucleară este construită fără respectarea termenelor și, poate, cu anumite intenții legate de siguranța noastră. Discutăm astăzi despre centrala de la Ostroveț, din Belarus, construită de ruși pentru Belarus și care se află la doar cincizeci de kilometri de capitala Lituaniei.

Nu este adevărat. Este o minciună. Belarus este dependentă masiv de Rusia, 90 din gaz vine din Rusia și centrala este construită de companii rusești, cu finanțare rusească. E vorba de o sumă de circa 22 de miliarde de dolari.

Poate veni și rândul altor state. Auzim că și în Ungaria se întâmplă același lucru. Tot cu finanțare rusească. Ca atare, trebuie să ținem la siguranța noastră, a cetățenilor europeni și a celor noneuropeni.